ha fracasado, cómo hemos ido anunciando sistemáticamente que las cosas podrían empeorar, que la opresión del pueblo palestino era intolerable, que los incumplimientos de Israel no tenían sentido. Y justo ahora, cuando ya se ha convertido en un polvorín, porque ahora sí que se ha convertido en un polvorín que amenaza la seguridad de todos, tal vez tengamos una ocasión mejor para relanzar el diálogo de paz. El informe de el Cuarteto, que es muy correcto, es también desesperanzador parece que la situación está completamente bloqueada. Creo que el papel de la Unión Europea tiene que ser clave en este momento. Y felicito a la señora Mogherini por su siempre decidida política en favor de la paz —siempre va a tener el apoyo de este Parlamento—, pero se nos acaba el tiempo.